Obiectivul de a absorbi cât mai mult sprijin financiar necesită eforturi permanente din partea statelor membre, iar implicarea administrației locale și regionale în fiecare etapă a procesului este esențială. Normele legate de aceste fonduri sunt complexe, făcând dificilă punerea în aplicare în dreptul național și respectarea lor, ceea ce poate duce la apariția unor dificultăți, astfel încât statele membre și regiunile consacră prea mult timp încercând să gestioneze și să controleze aceste dificultăți. Este necesar ca normele și procedurile să fie mai simple și mai flexibile, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, pentru a facilita accesul la fondurile europene și pentru a promova buna gestionare a acestora de către serviciile administrative, fără a crea dificultăți majore beneficiarilor. Această simplificare trebuie să contribuie la alocarea rapidă a fondurilor, la înregistrarea unor rate de absorbție mai ridicate, la creșterea eficienței și a transparenței, la scăderea numărului de erori în aplicare și la scurtarea termenelor de plată.